On. Takkula, le formuliamo i migliori auguri per il nuovo incarico che ha avuto. Resteremo certamente in contatto e avremo l'occasione di confrontarci ancora parlando di bilancio dell'Unione.